27 Länder und ihre Institutionen sind sich einig, in Großbritannien ist nichts an Einigkeit.

Jetzt, nach zwei Jahren, zu sagen, man werde mit der Opposition reden, scheint mir zwei Jahre zu spät zu sein. Ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass aus dem Parlament heraus ein Vorschlag gemacht wird, dass aus dem britischen Parlament heraus eine konstruktive Lösung kommt, über die wir dann entsprechend reden können. Und wenn beispielsweise Herr Corbyn gesagt hat, er möchte eine Zollunion haben, dann soll er diesen Vorschlag einbringen, eine Mehrheit dafür besorgen. Das wäre kein Problem für uns unter den bestehenden Verhältnissen, dies möchte ich hinzufügen und hier eine Lösung zu finden, das wäre uns sehr willkommen. Und wenn es da eine konstruktive Lösung gibt, dann sollte man das entsprechend machen. Ich meine, es ist jetzt vorbei mit parteipolitischen und personellen Ambitionen in der britischen Politik, die es unmöglich gemacht haben, dass es in und zwischen Parteien eine Mehrheit gibt.